A nemzeti kisebbségek helyzete elsősorban a többségi társadalom és a kisebbség politikai képviselőjének konstruktív együttműködésétől függ. Az elmúlt 20 évben bebizonyosodott, hogy azok a határon túli magyar kisebbségi közösségek voltak sikeresek, ahol a kisebbségi politikai vezetés együttműködési készsége találkozott a többségi társadalom politikai vezetésének konstruktív, a kisebbséget partnereknek tekintő hozzáállásával, akár bevonták őket a kormányba, akár nem.

Nagyon örülök annak, hogy a jelenlegi szlovák kormány elindult azon az úton, amely elvezethet egyszer a magyar szlovák történelmi megbékéléshez. Véget kell vetni a nacionalista licitálásnak, hogy az egyik ország nacionalizmusa provokálja a másik ország nacionalizmusát. Kívánom, hogy a magyar szlovák viszonyban ne a nacionalizmusok, hanem a kisebbségbarát együttműködések versengjenek egymással.